Herr Präsident!

Ich halte die Vorschläge der hohen Beauftragten für gut, dass wir fit sein sollten für die Bedingungen der Friedensstiftung, die auch mit den Aufbauplänen dort zu tun haben und manchem mehr. Ich glaube, das ist dringend notwendig, aber ich mache mir große Sorgen bezüglich der geostrategischen Entwicklung.

Es beschäftigt mich schon in einer gewissen Weise, wie wir in diesem proxy war der es ja ist, auf verschiedenen Ebenen unter Ausschluss der USA und auch Saudi Arabiens in dieser Frage, auf Dauer eine wirkliche friedliche Lösung zuwege bringen können.